On ne peut pas à la fois dire et c'est une réalité historique que l'Europe a des fondements chrétiens et se désintéresser de ce qui se passe dans le monde. De plus, c'est un véritable problème géostratégique. Il est évident qu'il y a, aujourd'hui, une volonté de certains groupes de créer une sorte d'unité religieuse dans certains États.

Le jour où vous avez des États monoreligieux, il est évident que ces États vont créer des situations de tension avec les États voisins.

C'est à l'Europe, qui se veut le chantre de la tolérance et de l'accord entre les peuples, qu'il revient d'agir pour permettre la reconnaissance et le respect des uns et des autres.